herra forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um um samþykki til frestunar á fundum alþingis samkvæmt fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá fimmtándu mars tvö þúsund og sjö eða síðar ef nauðsyn krefur